liggen. Ik dank de collega's die hieraan hebben meegewerkt en dat zijn niet alleen de collega's die het laatste halfjaar hieraan hebben

geleverd. Het is met de steun van de Europese Commissie en met heel hard onderhandelen van de parlementsdelegatie dan uiteindelijk toch nog gelukt om dit voorstel, dat zo belangrijk is voor het